Comerțul electronic este doar la început și creșterea încrederii utilizatorilor în siguranța tranzacțiilor este esențială pentru dezvoltarea și pentru contribuția acestuia la o mai bună realizare a pieței interne. Raportul subliniază importanța semnăturii electronice și a infrastructurii de chei publice pentru siguranța serviciilor paneuropene de guvernare electronică și pentru securitatea comerțului electronic. Consider că este necesar să se urgenteze înființarea unui sistem european de autorități de validare cu scopul de a asigura interoperabilitatea transfrontalieră a semnăturilor electronice. De asemenea, solicităm Comisiei măsuri concrete privind inițiativa e Invoice în scopul de a garanta o utilizare a facturilor electronice la nivelul întregii Europe până în 2020. În final, sper ca până în 2015 cel puțin 50 din achizițiile publice să fie efectuate prin mijloace electronice, așa cum s a stabilit la conferința e Governement din Manchester din